Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Aufgrund der Bedeutung der Mehrwertsteuer als Einnahmequelle für die momentan strapazierten Staatshaushalte ist jede Verbesserung des derzeitigen Systems wünschenswert. Das System der Mehrwertsteuer begründet sich auf Rechtsvorschriften, die auf EU Ebene angenommen und von den einzelnen Mitgliedstaaten angewendet werden. Als oberstes Leitprinzip sollte die praktische Justiziabilität sein. Das Grünbuch der Europäischen Kommission bemängelt vor allem die Komplexität des bestehenden Systems, sowie dass es nicht den Erfordernissen eines echten Binnenmarktes gerecht wird. Die von unserem Berichterstatter klar geforderten Regelungen mit einem Mehrwertsteuersystem auf breiter Grundlage mit möglichst wenigen Ausnahmen scheint mir ein logischer Ansatz.

Anpassungen entsprechend den Erfordernissen des Binnenmarktes müssen die Funktionsfähigkeit des Steuersystems gewährleisten. Zur Sicherung und Erhöhung des Steueraufkommens ist vor allem eine wirkungsvolle Einschränkung der Missbrauchsmöglichkeiten die effektivste Herangehensweise. Zu hoffen bleibt, dass sich durch eine Entflechtung der Regelung die Implementierung künftiger Richtlinien in den Mitgliedstaaten diesmal etwas problemloser vollzieht.